Creșterea constantă a cheltuielilor farmaceutice din ultimele decenii a încurajat statele membre să elaboreze metode de reglementare a prețurilor și de rambursare mult mai complexe și mai inovatoare. De aceea, susțin propunerea raportoarei de a actualiza cadrul legislativ existent.

Noile prevederi trebuie să încurajeze dezvoltarea de noi produse farmaceutice și să sporească transparența în procesul decizional. Eliminarea distorsiunilor va aduce beneficii majore companiilor farmaceutice, iar scopul final trebuie să fie facilitarea accesului la tratament și prețuri rezonabile pentru toți cetățenii Uniunii.